Ich darf darauf hinweisen, dass ich da jeden ganz genau gleich behandele. Sie hatten fünf Minuten Redezeit, und ich gebe da immer ein bisschen zu, auch bei Berichterstattern, und ich habe Sie bei fünf Minuten und 25 Sekunden dann schließlich unterbrochen. Es ist auch eine Frage der Kollegialität, dass man die Kollegen, die später noch auf der Tagesordnung sind, nicht allzulange warten lässt.

Die Abstimmung findet am Mittwoch,